El 15 de diciembre se celebraba una cumbre entre la Unión Europea y Rusia. El 15 de diciembre el régimen de El Asad ya estaba plenamente embarcado en la orgía de represión sangrienta de su pueblo y, sin embargo, no hay noticias de que en ninguna de esas dos cumbres —precisamente con los dos países que han impedido que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adopte una resolución de condena al régimen sirio— la Unión Europea planteara el tema de la posición de estos dos países

Y la Unión Europea tiene que demostrar su relevancia internacional a través de su capacidad de influencia en sus interlocutores.

Rusia y China se tienen que comprometer con un orden internacional que ponga en los derechos humanos el límite a la soberanía no se puede entender el Derecho internacional como un garante de la impunidad de los Estados.